forseti þegar þessi umræða fór af stað þá var ég dálítið ergileg yfir því að mér fannst hún svona heldur rýr og lítið nýtt í henni en þó þegar líður á hana þá ætla ég að vera sanngjörn og það sem þó er að koma hér fram er það að ríkisstjórnarflokkarnir eru að átta sig á tvennu í fyrsta lagi því að það var heilmikið gert í skuldamálum heimilanna á síðasta kjörtímabili þó að því hafi aldrei og alls ekki verið lokið og við höfum sagt það að þá er heilmikið eftir virðulegi forseti í öðru lagi þá er að koma hér fram að hæstvirtur forsætisráðherra hann er þó með frumvarp í smíðum sem hlýtur að fela í sér eins og háttvirtur þingmaður helgi hjörvar kom inn á hér áðan að menn séu komnir með einhver svör við stóru spurningunum en það sem er líka að koma í ljós í þessari umræðu er það

að þessi ríkisstjórn á í jafn miklum vanda og fyrri ríkisstjórn með ýmis úrlausnarefni tengd skuldamálum heimilanna og málið er kannski ekki svona einfalt eins og það var málað upp í aðdraganda kosninga virðulegi forseti í kjölfar kosninganna komu fulltrúar framsóknarflokksins fram og sögðu okkur það að þetta væri allt saman til planið væri til í excel skjali sá sem þetta sagði í klinkinu er núna formaður nefndarinnar sem á að

vegna þess að það eru lög í landinu við þurfum líka að lúta alþjóðlegum skuldbindingum og öðrum slíkum þáttum sem þarf til að reka samfélag í alþjóðlegu samhengi þannig að málið er ekki og hefur aldrei verið svona einfalt eins og menn gátu haldið í kosningabaráttunni síðustu þannig að það er þó að kristallast hér í þessari umræðu það er að koma mjög skýrt fram virðulegi forseti ég sagði það að á síðasta kjörtímabili hefði fráfarandi ríkisstjórn okkur langaði að gera miklu miklu miklu meira heldur en við náðum að gera það skal sagt algjörlega einlægt við lögðum mjög mikla áherslu á það að leiðrétta skuldir heimilanna samhliða því sem við vorum að reisa hér efnahagskerfið úr rústum við náðum þó það langt að um tvö hundruð milljarðar fóru til skuldugra heimila á síðasta kjörtímabili en það var ekki nóg og við vitum og við erum sammála núverandi ríkisstjórn að hópurinn sem keypti á versta tíma hann á enn eftir að fá meiri stuðning lánsveðshópurinn það er ekkert talað um hann af hálfu forsætisráðherra við erum komin með niðurstöðu í lok síðasta kjörtímabils í málefni þess hóps en það er aldrei minnst á hann af þessari ríkisstjórn það er hópur sem verður sem verður að tala við og sem verður að mæta svo verð ég líka að nefna þann hóp sem er hjá íbúðalánasjóði vegna þess að hundrað og tíu prósenta leiðin hún gekk ekki nándar nærri því eins langt hjá íbúðalánasjóði eins og öðrum fjármálastofnunum og við vitum það að lántakendur hjá íbúðalánasjóði þurfa enn margir hverjir að fá sína stöðu bætta þannig að það er algjörlega ljóst

vera heiðarleg gagnvart hvert öðru hæstvirtur forsætisráðherra kallar eftir sanngirni í pólitískri umræðu hún verður þá að vera á báða bóga hann getur ekki

fara að fá eitthvað handfast til þess að ræða einhverjar útfærslur og einhverja niðurstöðu úr þessari vinnu allri saman eða hreinlega aðgang að henni